Považuji tuto zásadu za stěžejní, dokonce bych si troufl označit, že tato zásada byla u zrodu EU, a právě na tomto zrodu a na principu fungování EU, na této zásadě bych chtěl ilustrovat přístup české vlády, která naopak zdůrazňuje pouze hledisko evropské jednomyslnosti a evropskou solidaritu zcela přehlíží. My potřebujeme evropskou solidaritu v okamžiku, kdy je nám těžce, ve všech členských státech, může dojít k přírodním katastrofám, určitým tragédiím, nedej bože k terorismu. Právě tam všude má evropská solidarita své místo. Chtěl bych také vyzvat českou vládu, aby tedy nebazírovala pouze na otázce evropské jednomyslnosti, ale rovněž dávala více důraz na evropskou solidaritu, která jí tedy skutečně chybí.